Mamy rację my, mówiąc o tym, że to jest poniżej jakichkolwiek standardów, aby szef opozycji siedział w więzieniu wraz z siedmioma byłymi ministrami tego rządu. Wszyscy mają swoje racje, a gdzieś za boku zostaje wielki proces historyczny, jakim jest zbliżenie Ukrainy poprzez umowę stowarzyszeniową z Unia Europejską. W tej trudnej sytuacji, w której nie widać zbieżnych punktów, uważam, że trzeba rozmawiać do końca. To nie Unia Europejska powinna być instytucją, która zamknie drzwi. Tym bardziej uważam, że sensowne i potrzebne jest to, aby przyjąć prezydenta Janukowycza w Brukseli i rozmawiać, przekazać mu wszystkie racje, które stoją za naszym rozumowaniem.